Politik braucht Vertrauen. Die Mitglieder dieses Parlaments sind in freier und geheimer Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern unserer Mitgliedstaaten gewählt, und diese erwarten völlig zurecht von uns, dass wir in allen unseren Reden und Entscheidungen ihr Wohl das Wohl der Bürger, d. h. das Gemeinwohl im Blick haben und nicht Eigeninteressen oder die Interessen Dritter von Firmen oder anderen Interessengruppen verfolgen. Aber wir wissen eben auch, jeder weiß das, dass es um uns herum z.